Este adevărat, Garanția pentru tineret este un instrument extrem de util pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, în special prin pregătirea acestora. Cu toate acestea, fără o industrie modernă, eco eficientă, capabilă să creeze locuri de muncă unde să angajăm tinerii aceștia bine pregătiți, nu vom putea rezolva problema șomajului. Deci, aș vrea să știu părerea dumneavoastră vizavi de necesitatea de a avea o industrie modernă.